Panie Przewodniczący! Oceny dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych dokonujemy po raz pierwszy.

Dyrektywa ta jest elementem swobody przepływu usług medialnych i instrumentem rynku wewnętrznego, który jednocześnie gwarantuje prawo do ochrony, prawo do informacji, prawo do wolności, i jest niezwykle ważnym instrumentem regulującym tę sferę w Europie.

Uważam, że zasada kraju pochodzenia w tej dyrektywie szczególnie dobrze się sprawdziła.

Mamy jeden konkretny przypadek we Francji, gdzie jedna z telewizji została wyłączona z uwagi na nawoływanie do postaw antysemickich.

Chcemy obserwować jej efekty, szczególnie przed pojawieniem się nowej telewizji telewizji przyszłości, telewizji hybrydowej.